Monsieur le Président du Parlement, cher Martin Schulz, Monsieur le Président de la Commission, cher José Manuel, Monsieur le Chancelier, cher Monsieur Werner Faymann, Mesdames et Messieurs, chers collègues, d'abord merci, Monsieur le Chancelier, de venir, ici, devant le Parlement et de nous permettre de débattre avec vous. Mesdames et Messieurs, chers collègues, cela ne vous surprendra pas, dans cette enceinte, nous croyons à la valeur ajoutée de l'Europe, à une Europe qui dispose d'un budget crédible, parce qu'en pleine crise économique, c'est grâce au budget européen que certains États membres ont pu poursuivre leurs investissements et, de ce fait, réduire leur déficit. Les décisions courageuses que nous avons prises commencent à porter leurs fruits en Irlande, en Italie, au Portugal et en Espagne. Dans la zone euro, nous avons réussi à réduire la dette. Je crois qu'il faut aussi rappeler les efforts qui sont faits. Mais, surtout, ne nous berçons pas d'illusions, la pression est permanente et tous nos problèmes ne sont pas réglés. Quand on croit que la crise est derrière nous, c'est là que se prépare la deuxième crise.

Aujourd'hui même, si ce n'est pas le cas de l'Autriche, l'Europe est confrontée à un niveau de chômage élevé vous l'avez rappelé en particulier chez les jeunes.

Ce n'est pas tenable et la croissance nécessaire pour relancer l'emploi n'est pas encore au rendez vous. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Or, il y a une solution pour s'en sortir continuer à renforcer notre Union. Il faut plus d'Europe. Dans tous les domaines. Il faut plus d'harmonisation. Chers collègues, ce déficit d'Europe nous coûte très cher. D'un point de vue social, tout d'abord, avec l'absence de règles communes pour les départs à la retraite, le traitement du chômage et la protection sociale. Ne pas avancer sur ces dossiers, c'est compromettre la solidarité européenne du point de vue fiscal, puis avec des soupçons de dumping fiscal entre les États. Je ne demande pas une harmonisation des taux d'imposition, mais nous pourrions, au moins, avoir les mêmes bases fiscales et, notamment, dans la zone euro. Je crois que c'est très important.

Harmoniser ne signifie pas égaliser, mais cela va de pair avec plus de transparence. Certes, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue bancaire, nous demandons régulièrement, Monsieur le Chancelier, à l'Autriche et au Luxembourg, de mettre en œuvre la directive de 2003 sur l'épargne. Le secret bancaire, celui qui permet à certains d'échapper à l'impôt, n'a pas sa place dans notre union économique. Vous l'avez dit.

Les entreprises autrichiennes sont à la pointe des investissements dans les infrastructures de transport en Europe centrale et orientale, et les banques autrichiennes sont parmi les plus dynamiques de la région. Mais ce succès serait il le même sans des politiques communes comme la politique agricole, la politique du développement rural et les politiques régionales, que l'Autriche a appliquées de manière exemplaire?

Surtout ne lâchez pas sur ces politiques!

À l'heure où la rhétorique antieuropéenne et surtout le populisme a le vent en poupe, il faut rappeler que l'Europe est une voie à double sens. On ne peut pas, d'une part, bénéficier du marché unique et, de l'autre, en période de crise vous l'avez dit refuser d'aider ceux qui sont en difficulté, ceux là même qui ont contribué à votre succès. L'Autriche assumera j'en suis persuadé sa responsabilité en tant que modèle économique parce qu'elle a su bénéficier du marché unique. Parce que lorsqu'un pays soutient un autre pays qui met en œuvre des réformes nécessaires, il contribue à renforcer l'ensemble de l'édifice. Dans un monde où tout se tient, s'aider les uns les autres est essentiel. C'est une question de solidarité, mais aussi de responsabilité. Aujourd'hui, il n'est pas question de repli sur soi. Au contraire, il faut investir, capitaliser sur les réformes engagées et utiliser au mieux un budget pluriannuel qui est le gage de notre croissance retrouvée.

Monsieur le Chancelier, vous pouvez compter sur nous à hauteur de ce que nous savons compter sur vous. Merci d'être venu aujourd'hui.